Wir leben in einem Europa, in dem wir wollen, dass die Menschen gut zusammenleben können und dass sie Zugang zu allen Bereichen des Lebens haben, die für sie wichtig sind.

Und dazu gehört nun mal ganz wichtig die Post, die durch einen Universaldienst sichergestellt werden soll.

Darin sehe ich auch eine Schwierigkeit. Sie wurde noch nicht angesprochen.

Auch in anderen Bereichen ist es nicht immer so gelaufen, wie wir das gerne wollten. Ich weiß das, weil ich vorher selber in Deutschland auch in der Politik war.

Das ist das, was wir von Ihnen möchten. Zeigen Sie also, dass wir Ihnen vertrauen können. Wir würden uns sehr freuen, wenn das gerechtfertigt ist.